Es gibt aber drei offene Bereiche, wo es noch wirklich Arbeit gibt. Erstens, Kroatien muss noch stärker mit dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag zusammenarbeiten, um das Thema Menschenrechte und die Verfolgung ehemaliger Kriegsverbrecher voranzubringen.

Der Schutz der Menschenrechte ist Kernthema der EU.

Zweitens, die Korruption. Sie zieht sich nach wie vor durch Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Ich begrüße die Anstrengungen der kroatischen Regierung in ihrem Vorgehen gegen Korruption im eigenen Land, doch gleichzeitig müssen wir darauf drängen, dass auch diese Problematik mit Nachdruck weiter verfolgt wird.